Vreau, de asemenea, să îmi exprim satisfacția în ceea ce privește includerea amendamentelor propuse de mine în textul rezoluției. Aceste amendamente au subliniat necesitatea creării unei rețele de ONG uri în această zonă, încurajarea programelor care promovează dialogul intercultural și interreligios și a inițiativelor precum rețeaua universităților de la Marea Neagră. Toate acestea reprezintă bune exemple, cred eu, ale felului în care interacțiunea societăților civile poate determina sinergii pozitive în regiune. În fine, am dorit să subliniez necesitatea unui echilibru între dezvoltarea economică și protecția mediului, dar și necesitatea unei aplicări integrale a Convenției privind protejarea Mării Negre împotriva poluării.